Uniunea Europeană se pregătește intens pentru negocierea unui acord post Kyoto pentru a continua reducerea cauzelor schimbărilor climatice.

Companiile europene trebuie să investească, urgent, în modernizarea unităților productive din sectoarele intens energetice, pentru a putea păstra nivelul de producție, pentru a putea păstra locurile de muncă și pentru a proteja mediul înconjurător. Atrag atenția asupra faptului că, în contextul crizei economice, întreprinderile europene nu reușesc să obțină creditele de care au atâta nevoie pentru modernizare. Întreprinderile europene nu trebuie să producă mai puțin, ci mai inteligent și mai ecologic. Solicit Comisiei Europene, Băncii Europene de Investiții și statelor membre să acorde prioritate dezvoltării economiei sustenabile a Uniunii și să asigure, prin planul european de redresare economică, condițiile necesare pentru ca întreprinderile europene să se modernizeze și să rămână competitive pe o piață tot mai dură.